hvala spoštovana ministrica. namen mojega vprašanja, ki sem vam ga zastavil, v prejšnjem mesecu, je bil ta, da se javno o zahtevi, Sindikata, upokojencev Slovenije. Tisto, kar, me veseli, kar ste tudi danes predstavila, da, ta socialni rok poteka, jaz upam, da boste prišli tudi do kakih konkretnih rešitev. zavedati pa se moramo, da je, če smo se česa zavedali vsi v, vseh devet strank, ki smo v tem parlamentu, pred volitvami so bile dve temi, v kateri smo si bili vsi enotni, da mora biti prioriteta te države. To je, prva zadeva je bila, da moramo urediti razmere v zdravstvu, druga pa, da moramo skrbeti za upokojence, ne . tudi v programskem delu koalicijske pogodbe smo, kar dosti natančno opredelili te, ukrepe. seveda, tisto, kar ste sama opozorila, jaz se sam zavedam, da mora biti, ozadju seveda finance. je pa prvi ukrep, ki smo ga, opredelili noter pod, pod, rubriko okrepitev finančne vzdržnosti pokojninskega sistema, smo seveda tudi zapisovali, zapisali, da morajo pokojnine zagotavljati dostojno življenje upokojencev in upokojenk . Država pa si mora prizadevati zagotoviti sredstva za to, raven odhodkov. v tej smeri je šel tudi moj predlog Ministrstvu za finance, da da upam, da se zavedate tega, da, poskušamo, kar se tiče javnega dolga, upočasniti zadevo in da del teh sredstev, ki bi jih namenili za, zmanjšanje plačevanja tega dolga, ker smo mimogrede med najbolj uspešnimi v državi, da ga poskušamo nameniti za te kategorije, naših državljank in državljanov, ki so v veliko obdobju življenja, ko si v bistvu sami ne morejo več, pripomoči z nekim dodatnim delom, izboljšanja svojega dodatnega položaja. tisto kar, sem, so pa situacija je, sama verjetno bolj poznate od mene, se zavedam tudi, da imate težek resor, da pa imamo, samo na tudi opažam, precej težko situacijo upokojencev, no. Tisto, kar sem jaz hotel še, dodatno, vas vprašati pod tem mojim javljanjem , ali ste z ministrom, za finance, ker vedno so finance v ozadju, opredelili tudi kak terminski plan za vse tisto, kar ste mi zdajle naštela? Hvala.